Panie Przewodniczący! Zajmuję się polityką obronności, polityką bezpieczeństwa i tak patrzę na Afrykę z punktu widzenia konfliktów, zagrożeń, ale także niestety tych najdramatyczniejszych zdarzeń, których w Afryce nie brakuje. I muszę powiedzieć, że także uważam, tak jak mój kolega Joachim Zeller, że potrzebne są ramy prawne, ramy polityczne, aby można być rzeczywiście skutecznym w reagowaniu na zdarzenia, które w Afryce się dzieją. I popieram także tę diagnozę wyrażoną przez Adama Szejnfelda, że tak naprawdę dziś nie możemy mieć satysfakcji z tego, co uzyskujemy w Afryce, ani z punktu widzenia bezpieczeństwa, ani z punktu widzenia socjalnego, ani z punktu widzenia ekonomicznego, ani też stabilizowania sytuacji tam, gdzie coś uzyskaliśmy. Chciałbym bardzo, aby Parlament Europejski, Unia Europejska, przygotowując nowe ramy umowy, pamiętała o najważniejszych celach do osiągnięcia i zastosowała nowe techniki czy nowe metody stabilizowania i poprawiania sytuacji w Afryce. Inaczej pieniądze będziemy wydawać tylko na uspokojenie własnego sumienia.